Bardzo cenimy sobie to, że Komisja Europejska w tej sprawie w sposób zasadniczy występuje. Sprawa energii jest we współczesnej Europie tym czynnikiem, który decyduje o niezależności wielu państw, i dlatego ze zdumieniem słucham tych głosów na tej sali, które mówią, że jest to sprawa tylko energetyczna, że jest to sprawa tylko ekonomiczna, że tylko tego dotyczy nasza dyskusja.

Wiele państw w Europie traktuje kwestię energii, i słusznie bo takie są fakty jako czynnik decydujący o ich niezależności. Jeżeli ktoś się chce o tym przekonać, wystarczy, żeby przeczytał dowolny dokument rosyjski na ten temat.

Jeden fortepian to kwestie czysto ekonomiczne, drugi wprost wypowiedziane kwestie polityki i bezpieczeństwa.